frú forseti ég man hins vegar eftir mjög mörgum ræðum frá hæstvirtum forsætisráðherra þar sem hún lagði til og krafðist aukinna útgjalda og meira að segja man ég eftir ræðum þar sem hún hafnaði skattahækkunum þetta samanlagt aukin útgjöld og minni tekjur þýða aukna skuldasöfnun þannig að þetta fer ekki alveg saman finnst mér og mér finnst dálítið slæmt þegar háttvirtir þingmenn ætla að nota þessa skýrslu til að endurskrifa söguna skýrslan er einmitt að upplýsa um söguna og mér finnst að menn eigi að horfa á söguna eins og hún var og reyna ekkert að breyta henni með svona skýringum eins og fyrsta ræðan í dag gekk út á ég vildi gjarnan að menn lærðu af þessari skýrslu það er mjög margt í henni sem þeir geta lært og það er mjög margt afskaplega margt sem háttvirt alþingi íslendinga þarf að breyta